Het voorstel van de Commissie over dit onderwerp kwam reeds geruime tijd voor de gebeurtenissen in Noorwegen, die ons weer eens een keer met de neus op de feiten hebben gedrukt. Het is nodig in een gemeenschappelijke markt in de Europese Unie zoveel mogelijk gelijke regels te hebben om de verkoop van materialen die kunnen worden gebruikt om explosieven te maken zoveel mogelijk aan banden te leggen en zoveel mogelijk risico's uit te sluiten.

Wij vinden dat zoveel mogelijk landen aan de gemeenschappelijke regels moeten voldoen.

Over vijf jaar zal worden geëvalueerd welk systeem het beste is, en misschien kunnen wij dan een uniform systeem in de hele Europese Unie krijgen. Wat nu besloten is, betreft een eerste lijst van bepaalde producten met een bepaalde concentratie die alleen onder licentie kunnen worden verkocht.

Daarom is het ook belangrijk dat in ieder land nationale contactpunten worden opgezet waar iedere verdachte transactie kan worden geregistreerd, opdat de regeringen van die landen én de Commissie zo snel mogelijk kunnen reageren. Ik denk dat de voorstellen van het Parlement over de definitie van een verdachte transactie de verordening aanzienlijk verbeterd hebben. Wij moeten tenslotte constant alert zijn, en daarom is het ook goed dat in de verordening is opgenomen dat er zoveel mogelijk overleg tussen lidstaten, met lidstaten en met deskundigen op dit gebied zal plaatsvinden.